7. Mai eigentlich mehr oder weniger eine Farce ist, und es müsste uns allen, die wir Verantwortung in der Europäischen Union tragen, mehr als peinlich sein, dass ein solcher Gipfel unter einer solchen Bezeichnung läuft. Er macht aus meiner Sicht nach wie vor nur deutlich, dass bei der herrschenden Politik immer noch nicht angekommen ist, dass eine Bekämpfung der Wirtschafts und Finanzkrise nur dann möglich ist, wenn sie gleichzeitig mit der Bekämpfung von Armut, sozialer Ausgrenzung

Die Kommission hat vor kurzem dramatische Zahlen für die Arbeitsplatzentwicklung und die Beschäftigungssituation sowohl in der Europäischen Union als auch in der Eurozone vorgelegt. Hier ist endlich konsequentes Handeln gefragt! Es muss darum gehen, dass die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen Sicherungssystemen wie der Altersvorsorge endlich gestoppt wird. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum die Kommission und der Rat noch beim März Gipfel darauf gedrungen haben, die Rentensysteme in den Mitgliedstaaten weiter zu privatisieren und Rentenfonds zu schaffen.

Wir brauchen armutsfeste soziale Sicherungssysteme, wir brauchen einen Sozialpakt für Europa, wie ihn auch die europäischen Gewerkschaften gefordert haben.